Podpredsednik, hvala lepa. Pričakoval sem, da bom najavljen, malo tako, kot so bili vsi ostali, ampak, ni neka posebna potreba. Moram priznati, da tudi sam osebno nisem zadovoljen s tem, da še demografskega sklada, neodvisnega nimamo. Veseli pa me predvsem to, da pred nami tukaj v vladnih vrstah sedijo trije člani, pripravljene komisije na Ministrstvu za finance, ki bodo o tej zadevi največ vedeli oziroma največ bodo s to zadevo tudi delali. Jaz pa moram reči, da sem bil na štirih sestankih, na katerih je sodeloval tudi njihov minister, minister za finance, in smo se o teh vprašanjih temeljito pogovarjali. Stranka Desus, kateri pripadam, veste, da ima že vrsto let cilj, eno od glavnih točk, da pride do realizacije sprejema demografskega rezervnega sklada, neodvisnega, in seveda to si želimo, da se zgodi v letošnjem letu. V kolikor bodo gospodje spoštovali rok, katerega smo se dogovorili, to pomeni, da bi junija bil v državnem zboru in da bi stopil v veljavo s prvim prvim naslednje leto. No, glede glede, ribnika, moram nekaj stvari odgovoriti. Mogoče se včasih kaj pozabi, pa ne obsojam zdaj tega, ampak jaz sem govoril o nekem ribniku, prispodobi. Govoril sem o nekih ribah in govoril o nekem, številu rib in tako dalje. In sem tudi rekel, ne, da tam lahko mi vsi gremo v ribnik, pa lovimo tiste ribe, ker te ribe niso dodeljene niti enemu, niti drugemu, niti tretjemu. in tako tudi verjetno počnemo. O tisoči evrih, dragi moji, pa ne lagati pa delati iz laži resnico. Karel Viktor Erjavec je takrat, ko je to povedal, povedal od prilike takole: "Če imajo tajkuni toliko premoženja in so se ga dokopali na nepošten, nekorekten način, potem je prav, da imajo upokojenci tudi tisoč evrov penzije." To je bil ključ tistega, kar je on povedal. Zato prosim, bodite, korektni, pa teh laži več ne ponavljati. Bilo bilo bi pošteno in prav. Kakšna cokla pa smo mi v razvoju v vsaki vladi? Dragi moji, če ne bi bili v neki vladi v letih dva tisoč štiri do dva tisoč osem, pa še mogoče pozneje, ja, saj pa slasti oblasti ne bi probali. In kakšna cokla smo mi bili, vprašajte tistega, ki je vodil to vlado v letu dva tisoč štiri oziroma dva tisoč osem.